C'est, selon moi, l'émergence d'un nouveau pouvoir législatif au sein des institutions européennes placé entre les mains des citoyens. Dans un contexte où le sentiment d'appartenance à l'Union européenne est encore trop faible et où les chiffres de l'abstention aux élections européennes, notamment, sont très inquiétants, ce nouvel outil permettra aux citoyens européens de devenir des acteurs à part entière de la démocratie européenne. Ce sujet déclenche, d'ailleurs, une très grande curiosité et un intérêt incontestable. C'est pourquoi le fait de mettre exclusivement en exergue les risques que les initiatives citoyennes comporteraient serait un mauvais signal. S'il est bien entendu nécessaire de border correctement ce dispositif, il ne faut pas avoir peur des débats qui pourront s'installer. Le compromis trouvé entre le Parlement et le Conseil est tout à fait équilibré et il s'agit désormais, une fois ce texte voté, de faire en sorte que cet outil entre en vigueur le plus rapidement possible, car les citoyens nous attendent et cette opportunité est importante.